Dǐmas, parce que je me souviens de l'avis du jurisconsulte du Conseil et je me souviens aussi de l'avis du jurisconsulte du Parlement, qui nous ont bien notifié, l'un et l'autre, que la base juridique qui était employée était mauvaise.

Ils ne vont pas s'en priver et on ne peut pas les en empêcher, et je pense qu'ils ont parfaitement raison de le faire.

J'espère que les collègues parlementaires savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Je voudrais dire aussi à mes collègues parlementaires et à M.

Il n'y a pas de quoi être fier non plus de voir le cours de la fourrure chez les Inuits, qui baisse.